Teljesen egyetértek Hübner asszony jelentésével, hogy az euróövezeten kívüli államok, így Magyarország bankbetétesei számára is olyan védelmet kell nyújtani, amely megegyezik az euróövezet bankjaiéval. Ha Magyarországon, Csehországban vagy Lengyelországban a külföldi anyabankok a leányvállalataikat fiókká alakíthatják át, ez rontja a nemzeti bankok versenyképességét, és a kialakuló versenytorzulás miatt ezek a bankok tönkremehetnek. Teljesen egyetértek a Hübner asszony jelentésében javasoltakkal, és nagyon fontosnak tartom én is aláhúzni, hogy ha nem érvényesül egyenlő bánásmód minden tagállam és minden bankbetétes vonatkozásában, akkor bekövetkezhet az, ami talán a legnagyobb veszélye a jelenlegi reformfolyamatoknak az Európai Unión belül az euróövezeti és nem euróövezeti országok közötti különbségek drámai módon elmélyülnek, és az EU intézményileg is kettészakad.